virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um skilmálabreytingar verðtryggðra lánasamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna kaupa á bifreið til einkanota hér er um að ræða frumvarp sem á rætur að rekja til þeirrar ákvörðunar sem tekin var í mars síðastliðnum að leita eftir samkomulagi við eignarleigufyrirtæki um umbreytingu

eðlilegra horf í ljósi þess hversu mjög gengistryggð bílalán höfðu hækkað umfram upphaflegar forsendur og umfram

að ljúka þessu máli með samkomulagi við eignarleigufyrirtækin á þeim tíma hitt var hins vegar ljóst að fyrirtækin höfðu skilning á þessari stöðu en voru í misjafnri aðstöðu til þess að takast á við þennan vanda það er auðvitað hlutverk löggjafans að skipa málum með almennum hætti með almennri löggjöf ef ekki getur orðið með einföldum hætti sammæli um annað á markaði því er þetta frumvarp hér lagt fram til þess að skapa þann rétt fyrir skuldara gengistryggðra bílalána að umbreyta lánunum í það horf sem þau væru ef tekin hefðu verið verðtryggð lán í upphafi það er mikilvægt að hafa það hugfast að hér er ekki verið að gefa neinum neitt hér er verið að gera þá einstaklinga sem hafa þurft að þola mjög mikla hækkun sinna lána langt umfram það sem verðþróun bílanna sem liggja að baki sem veð gefur tilefni til að gefa því fólki færi á að snúa láninu yfir í annan farveg sem er vel þekktur sem er

mikil reynsla er af það er ljóst eftir hrunið í október tvö þúsund og átta að efnahagslegar aðstæður breyttust verulega og stórfelld aukning skulda samfara mikilli lækkun eignaverðs hefur valdið því að engar líkur eru á að efnahagslegar forsendur séu fyrir fullri endurheimt allra krafna á einstaklinga í landinu geta samfélagsins til verðmætasköpunar stendur með öðrum orðum ekki undir endurgreiðslu allrar skuldabyrði þjóðarbúsins láns og kaupleigusamningar sem gerðir eru við einstaklinga vegna kaupa á bifreið til einkanota fela almennt í sér meiri áhættu en lán vegna fasteignakaupa þrátt fyrir þetta var það svo fyrir hrunið í október tvö þúsund og átta að samningar við einstaklinga um lán eða kaupleigu voru oft gerðir án þess að fram færi sérstakt mat á greiðslufærni viðkomandi og samningarnir oft afgreiddir á tiltölulega skömmum tíma jafnvel þótt um væri að ræða dýrar bifreiðar á borði mínu er eitt hörmulegt mál af þessum toga af átján ára piltur sem tók lán til að kaupa dýra bmw bifreið með hundrað prósent láni frá eignarleigufyrirtæki drengurinn hafði aldrei tekjur til að standa undir afborgunum af láninu það má auðvitað spyrja sig hvað hann vara að hugsa það má gera ríkar kröfur til hans að hafa tekist á hendur slíkar óraunhæfar skuldbindingar það er fjarri mínum skilningi á réttlæti að sá sem veitti lánið beri enga ábyrgð í þessu máli og sá sem tók þá ákvörðun að lána átján ára unglingi fyrir rándýrri bifreið án þess að kanna yfir höfuð hvort viðkomandi hefði vinnu hvað þá heldur annað að það er ekki í samræmi við minn réttlætisskilning að það fyrirtæki sem þannig gengur fram geti átt siðferðilega eða lagalega kröfu á aflahæfi hins unga manns án nokkurra takmarkana það hlýtur að vera ábyrgð beggja vegna bæði hjá þeim sem tók lánið vissulega en líka hjá þeim sem veitti það markmið þessa frumvarps hér er ekki að létta raunverulegri áhættu af þeim sem tóku lánið þeir sem tóku lánin verða aldrei betur settir en ef þeir hefðu tekið verðtryggt lán í upphafi og það eru kjör sem við vitum öll að eru engin stórkostleg kostakjör það eina sem við hemjum er

viðsemjandinn getur gert sér um í rauninni sérstakan happdrættisvinning í kjölfar hins mikla gengishruns sem varð langt umfram það sem nokkur efnisleg rök mæla fyrir það er líka rétt að hafa í huga að fyrirtæki sem hafa lánað til íbúðarhúsnæðis sem hér á að standa í áratugi eða árhundruð hafa fallist á að hemja væntingar sínar um endurheimtur og umbreytt lánum og miða gjarnan við áttatíu til hundrað og tíu prósent af verðmæti eigna eftir greiðslugetu þó er þar um að ræða trygg veð sem eiga að standa hér með okkur næstu áratugina eða árhundruð það eru því engin rök fyrir því að lán sem veitt eru með veði í eins ótryggri eign og bílar raunverulega eru eigi að vera sett skör ofar virðulegi forseti það er ljóst að úttektir seðlabanka íslands á skuldastöðu heimilanna að mjög stór hluti af þeim heimilum sem teljast í vanda eru með skuldir vegna bílakaupa það er því alveg ljóst og greining seðlabanka íslands styður það að það er engin ein almenn aðgerð sem við getum gripið til sem getur haft jafn mikil áhrif til þess að fækka í þeim hópi sem ella mun þurfa flókin og kostnaðarsöm úrræði til þess að leysa úr sínum skuldavanda eins og sú aðgerð að taka á óeðlilegri hækkun gengistryggðra bílalána virðulegi forseti eins og ég rakti hér áðan er ekki verið að gefa neinum neitt það er þannig að mikilvægir almannahagsmunir krefjast þess og það er jafnframt þjóðhagslega nauðsynlegt og skynsamlegt að grípa til almennra aðgerða sem þessara það er rétt að hafa í huga að með þessari aðgerð er ekki gengið með óhæfilegum hætti gegn eignarrétti kröfuhafa því aðferðafræðin sem í frumvarpinu felst felur í sér að kröfuhafi fær endurgjald í samræmi við þau verðtryggðu lánskjör sem hann sjálfur bauð skuldurum á viðskiptalegum forsendum á sínum tíma því er einungis verið að takmarka óeðlilegan ávinning kröfuhafa af gríðarlegri hækkun gengistryggðra lána og færa hann að því endurgjaldi sem er alþekkt og mikil reynsla af á íslandi og felur í sér fullkomlega ásættanlegt og fullnægjandi endurgjald fyrir kröfuhafa sem er endurgjald í samræmi við verðtryggðan reikning lánsins það ber að hafa í huga líka að það eru mýmörg fordæmi fyrir því í íslenskri löggjöf um íhlutun löggjafarvalds og stjórnvalda í vaxta og verðtryggingarskilmálum sett hefur verið hámark á vexti hámark á ávöxtun verðtryggðra lána og verðtryggingarvísitölu hefur oft verið breytt í greinargerð með frumvarpinu er líka rakin ítarlega önnur dæmi sem styðja þá lagalegu röksemdafærslu að hér sé ekki á nokkurn hátt vegið gegn réttindum kröfuhafa það verður líka að hafa í huga að réttindi kröfuhafa er ekki gefin stærð í efnahagsástandi eins og nú er á hverjum kröfuhafa sem telur að sér vegið með almennri umbreytingu af þessum toga hlýtur að hvíla sú skylda að rökstyðja að hann hefi í reynd getað innheimt allan þann skuldastabba sem hann hafði bókfært sem eign í sínum bókum það held ég virðulegi forseti að sé óvinnandi vegur fyrir nokkurt eignarleigufyrirtæki í dag að telja í ljósi stöðu þessara lána og í ljósi ástandsins í samfélaginu að þau séu öll virði hverrar þeirrar

rekja að í frumvarpinu er gert ráð fyrir ýmsum úrræðum til þess að styðja við þá sem varlega fóru í skuldsetningu í frumvarpinu er gert ráð fyrir að hámark niðurfellingar verði þrjár milljónir króna til þess að það nýtist sem best þeim sem varlegast fóru í skuldsetningu það er líka að finna í frumvarpinu ákvæði sem ætlað er að styðja friðhelgi heimilis

eftirstæðri skuld og rétt skuldara til að ljúka greiðslu eftirstæðra skulda með greiðslu helmings eftirstöðva án vaxta eða verðbóta það verði með öðrum orðum hægt að greiða upp eftirstæðar kröfur krónu á móti krónu og að eftirstæðar kröfur taki ekki vexti eða verðtryggingu eftir að gengið hefur verið að bíl vegna vanskila skuldara þessi regla á sér fyrirmynd í reglugerð sem ég hef nýlega sett um meðferð krafna íbúðalánasjóðs sem glatað hafa veðtryggingu og byggir á reglu frá tvö þúsund og þrjú um sama efni sú regla hefur gefist afskaplega vel að síðustu er í frumvarpinu kveðið á bann við að lánveitandi geti leitað fullnustu vegna eftirstöðva skuldbindinga vegna bílalána í íbúðarhúsnæði lántaka öllum er þessum reglum og frumvarpinu í heild ætlað að verja afkomu húsnæðisöryggi fjölskyldna og skapa endurheimtumöguleikum kröfuhafa eðlilega umgjörð og eðlilegan ramma við viljum styðja og standa vörð um rétt kröfuhafa til sanngjarns endurgjalds hann er verndaður eins og aðrar eignir í sjötugasta og aðra grein stjórnarskrár en við hliðina á þeirri grein er sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar sem mælir fyrir um friðhelgi einkalífs heimilis og fjölskyldu það er fullkomlega eðlilegt að hagsmunirnir verndarhagsmunirnir sem þessar tvær greinar taka til vegist á við aðstæður eins og þær sem við lifum nú þessu frumvarpi er ætlað að skera á þennan hnút og skapa eðlilegt jafnvægi í þessum erfiðu málum að síðustu legg ég til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til nefndar ég hef heyrt af áhuga í efnahags og skattanefnd til að málið fari þangað það er í sjálfu sér úrlausnarefni á vettvangi þingsins hvernig málum er vísað til nefnda ég geri ekki athugasemdir við það ef það er vilji í þinginu til þess að málið fari í efnahags og skattanefnd og verði afgreitt þar